Országonként eltérő súlyossággal és tartalommal, de Európa szerte közös tapasztalatunk, hogy a fiatal generációk újrafertőződnek az emberi gyűlölet és az intolerancia különböző megjelenési formáival, a szélsőséges nacionalizmus, a rasszizmus, az antiszemitizmus, az idegenellenesség mérgével. A jelenséget különösen jól ismerjük Kelet és Közép Európában, ahol rendre az antiszemitizmus azon veszélyes válfaja üti fel a fejét, a legfiatalabb, szinte még gyermekkorú lakosság körében, amely még jóval születésük, sőt szüleik születése előtt vezetett milliók kiirtásához, egész népek, generációk felmérhetetlen szenvedéséhez és pótolhatatlan veszteségeihez. E rémisztő tendencia okait kutatva elsőként a politikai szélsőség leggátlástalanabb képviselőire bukkanunk, akik a fiatalok szellemi mérgezésétől, vagy hatalmi pozícióból annak eltűrésétől sem riadnak vissza, obskurus politika céljaik elérése érdekében. Nem kerülhető meg az oktatásért felelős kormányzati, és egyéb tényezők felelőssége sem abban, hogy nem vértezik fel kellőképpen a fiatal generációkat történelmünk ordas eszméinek visszatérésével szemben, sőt arra is van példa, hogy magában a tananyagban, vagy éppen a hivatalos kormánypolitikában bukkannak föl ennek jelei. Ez utóbbira sajnos immár globális dimenzióban jelentkező példa, a Putyin Oroszországa által folytatott kiberháború és szervezett hírhamisítás. Az eszközöket vizsgálva pedig ma azok adják a legnyilvánvalóbb, s talán legkevésbé átlátható és ellenőrizhető teret ennek a veszélyes jelenségnek, amelyekre a gyermek és fiatalkorúak a legfogékonyabbak, köztük is elsőként a mai vitánk tárgyát képező videómegosztó platformok. Ezért olyan fontos a mai közös gondolkodásunk, amelynek szerintem a rövid időn belül közös és hatékony uniós akcióban kellene tárgyiasulni. Annak ellenére, hogy európai demokrataként magam is irtózom az információ és szólásszabadság bármiféle korlátozásától, gyűlölöm a cenzúra minden nyílt vagy bújtatott formáját, gyermekeink és unokáink védelme, az embertelenség, a rasszizmus, az antiszemitizmus mindenkori terjesztése ellen, konkrétan a szolgáltatók felelősségének európai normák, és közösen kialakított, átlátható és ellenőrzött szabályok szerinti pontosabb és szigorúbb érvényesítése aligha tekinthető cenzúrának, még a leginkább szabadságszerető, akár a cenzúra átkát a valóságban is megtapasztalt európai polgár szemében sem.